Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! An den Anfang will ich stellen, dass dieser Parlamentshaushalt seit nunmehr drei Jahren vor dem Hintergrund wirtschaftlich und finanziell schwieriger Zeiten steht. Das bedeutet in der Konsequenz, dass wir uns jetzt im dritten Jahr befinden, in dem bereits Kürzungen durchgeführt werden mussten, und es macht sich langsam in unserem Parlamentshaushalt auch bemerkbar. Die Spielräume sind etwas enger geworden, und die Anstrengungen müssen größer werden.

Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir in der gemeinsamen Arbeitsgruppe beim Vergleich der Parlamente mittlerweile feststellen konnten, dass das Europäische Parlament zwar auch etwas kostet, aber im Vergleich zu den nationalen Parlamenten deutlich weniger Kosten verursacht, und das zum Teil um einen zwei bis dreifachen Faktor,

Das macht die Arbeit nicht immer einfacher, aber es ist so, wie es ist, und es ist schon erstaunlich, dass mancher Berichterstatter sich vielleicht diese Vergleichsdokumente auch einmal ansehen sollte. Ich freue mich darüber, dass der Haushaltsausschuss die Anregung zu diesen Vergleichsstudien gegeben hat, und danke, dass sie so konsequent durchgeführt worden sind.

Das heißt, es ist kein Platz für große Sprünge. Ich bin mir aber auch bewusst, dass wachsende Aufgaben auf uns zukommen und wir schon etliche Einsparungen getätigt haben. Ich greife dabei zum Beispiel die Kürzungen der Ausgaben für Gebäude heraus, ich greife heraus, dass wir inzwischen eine verbesserte Gebäudeplanung, sorgfältige Vergleichsrechnungen und auch Kostenkontrolle eingeführt haben, dass wir die Kürzungen im Reiseetat, die Optimierung der Übersetzung und Verdolmetschung, die Optimierung im Bereich Sicherheit und auch die Verstärkung der Effizienz im Fahrerbereich vorgenommen haben. Wir haben uns dafür entschieden, dort, wo Einsparmöglichkeiten sind, diese zu nutzen und auch konsequent weiter an unserer Effizienz zu arbeiten und das Ausgabevolumen dort, wo es geht, zu senken.

Wir sollten uns jedoch auch bewusst sein, dass dieses Parlament in seinen Arbeitsmöglichkeiten nicht eingeschränkt werden sollte und dass für die qualitätsvolle Arbeit, die die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten, auch noch die eine oder andere Fortentwicklung notwendig ist. Aus diesem Grund ist es dringend nötig, dass wir beispielsweise die Gesetzesfolgenabschätzung, die Überprüfung der Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit von Regelungen in neutraler Art und Weise, die Erreichung vorgegebener Ziele stärker unter die Lupe nehmen, und ich freue mich darauf, wenn vonseiten des Präsidiums und des Generalsekretariats hier entsprechende Vorschläge an das Parlament gehen werden. Zudem erkenne ich in dieser Zeit der Vorbereitung eines mehrjährigen Finanzrahmens, dass es für Kolleginnen und Kollegen sehr hilfreich wäre, wenn sie bei der Abschätzung ihrer inhaltlichen Fragestellungen durch wissenschaftliche Zuarbeit verbesserte Bedingungen erhalten würden.